Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, permettetemi innanzitutto di complimentarmi con la relatrice Parvanova ed il relatore López per l'eccellente lavoro svolto nell'ambito di una procedura legislativa complessa che ha coinvolto nel merito due commissioni parlamentari.

Inoltre, con l'adozione del regolamento faremo un notevole passo avanti verso la piena attuazione del programma di Stoccolma. In uno spazio comune di giustizia sono infatti assolutamente necessarie disposizioni atte a garantire che le misure di protezione disposte in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite anche in un altro Stato dell'Unione. A fronte di questa necessità, il regolamento consentirà che la protezione offerta ad una persona fisica in uno Stato membro sia assicurata in un qualsiasi altro Stato membro nel quale la persona si reca o si trasferisce. Sono quindi molto soddisfatto per i compromessi raggiunti in merito alla semplificazione del procedimento, in particolare per quanto riguarda le traduzioni e le facilitazioni previste per la trasmissione dei certificati. Sono inoltre pienamente d'accordo con l'allineamento giuridico del testo alla direttiva sulle norme minime in materia di diritti di assistenza e protezione delle vittime di reato. L'applicazione combinata dei due strumenti permetterà finalmente alle vittime, cui è stato riconosciuto un ordine di protezione, di circolare liberamente in condizioni di sicurezza all'interno dell'Unione europea.